Todos conocemos el valor añadido que tienen la transferencia y la reutilización de la información del sector público para impulsar la producción innovadora de valor añadido.

introdujo un marco jurídico común que regulaba la disposición de la información de los organismos públicos, así como medidas para eliminar los obstáculos en la difusión de la información. Diez años después, el informe Kalfin modifica esta Directiva, mejorando la transparencia y la eficacia en la transferencia de la información del sector público.